Der Ansatz der Kommission unterstützt vom Umweltausschuss den Rauchern den Spaß am Rauchen zu verderben, indem gewisse Produktformate vorgegeben, Geschmacksrichtungen und einige Produkte gleich ganz verboten werden, erscheint mir als eine unnötige Gängelung unserer Bürger.

Gleiches gilt für die E Zigarette, die eine echte Alternative für die Raucher darstellt.